Y, precisamente por eso, me sumo a quienes han dicho que, en las condiciones actuales, es muy poco pertinente seguir adelante con el Acuerdo comercial con Marruecos. Como ponente de la opinión de la Comisión de Pesca, creo que es necesario clarificar muy bien cómo están avanzando las cosas en el marco actual, pedir claramente que el tomate o el producto que sea que entre en la Unión Europea venga en las mismas condiciones que las que se exigen a los productores locales y, si eso no es una garantía, si eso no se garantiza, deberíamos, y debemos y eso es lo que espero que esta Cámara haga también replantearnos el marco en su conjunto. Creo que estamos ante una necesidad, no de apostar por una política proteccionista, pero sí de apostar por una clara justicia comercial. Y es necesario que tengamos claro cuál es el marco, para poder saber y actuar de la forma más responsable posible.